O abordare armonizată și progresivă privind drepturile de proprietate intelectuală este esențială pentru realizarea obiectivelor ambițioase ale Strategiei Europa 2020, inclusiv Agenda digitală pentru Europa. Oficiul oferă un forum care reunește autorități publice și reprezentanți ai sectorului privat, asigurând colectarea, analiza și diseminarea de date obiective, comparabile și fiabile privind valoarea drepturilor de proprietate intelectuală și încălcările acestor drepturi, identificând și promovând cele mai bune practici și strategii pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și contribuind la sensibilizarea publicului în legătură cu efectele încălcării acestora. Pentru Parlamentul European, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor este fundamentală. Măsurile ce vizează protecția proprietății intelectuale nu trebuie să încalce drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Legislația europeană, prin pachetul Telecom, interzice furnizorilor de servicii să filtreze conținutul pe internet, în lipsa unui mandat emis de un judecător. Observatorul nu trebuie decât să sprijine și să se limiteze la implementarea legislației europene specifice.